herra forseti ég er nú sammála háttvirtum

um flest atriði en þó vil ég koma inn á það að stjórnarliðarnir eru ekkert að tala um atvinnulífið þeir virðast vera númer eitt tvö og þrjú að hugsa um fjölskyldurnar í landinu sem er mjög gott og er vel að leyfa fólki að nota séreignasparnaðinn til að borga niður skuldir er auðvitað bara af því góða og það er alveg hægt að skoða þá hugmynd að skera niður skuldir en auðvitað er það erfitt því að það þarf að gæta jafnræðis meðal allra hvers eiga þeir að gjalda sem hafa svo alltaf staðið í skilum og með allt sitt á hreinu eiga þeir að sitja hjá eða á að mæta þeim með einhverjum hætti líka þetta er auðvitað ekkert auðvelt en ég fagna því að fólk skuli vera að reyna að finna leiðir til þess að hjálpa þeim sem verst eru staddir

að horfa upp á það að fólkið sem verður gjaldþrota og tapar húseignum sínum fer jafnvel á vergang eða lendir í alvarlegum hrakningum hvort þau eigi að horfa upp á það að sægreifarnir sem hafa fengið fiskinn í sjónum afhentan og eru að braska með nýtingarréttinn á honum leigja hann selja hann og veðsetja hann hvort þeir eigi áfram að fá að vera í þessu braski og hvort það á að meðhöndla óbreytt kerfi í sjávarútvegi það er það sem ég hefði viljað heyra frá stjórnarþingmönnum hvernig þeir ætli sér að taka á þeim málum